Frau Malmström, ich will doch noch einmal daran erinnern, dass es ja vor den kürzlichen Enthüllungen schon Probleme mit der Umsetzung dieses Abkommens gab. Und ich will zweitens noch einmal daran erinnern, dass lange vor dem derzeitigen Abkommen die USA SWIFT Daten genutzt haben, weil der Server in den USA war, und auch diese Tatsache ist damals nur durch Medienberichte offenbar geworden. Die jetzigen Medienberichte mit ihren sehr schwerwiegenden Vorwürfen stellen allerdings das Abkommen aus meiner Sicht tatsächlich grundsätzlich in Frage.

Aber auf welchem Wege denn dann? Und auch der ergänzende Hinweis, dass man seit dem Abkommen keine Daten in Europa von SWIFT nimmt ja, aber vielleicht auf dem Weg von einem Drittstaat nach SWIFT, oder von SWIFT in einen Drittstaat! und auch das würde für mich bedeuten, dass dieses Abkommen nicht weitergeführt werden kann. Unser Kollege Díaz de Mera hat gesagt, wir dürfen nicht überstürzt handeln. Also die Kritik an dem Abkommen und die Berichte in den Medien sind ja nicht erst seit gestern auf dem Tisch! Ich will noch einmal zurückkommen auf das, was die Kommission uns schon vor längerer Zeit zugesagt hatte, nämlich die Extraktion von Daten auf EU Boden. 2011 sollte es dazu einen Vorschlag geben! Den gibt es bis heute nicht, und auch das ist ein Anlass zu Kritik. Handeln wir also jetzt überstürzt, wenn wir etwas fordern, etwa das Einfrieren des Abkommens?

Wenn wir Beweise hätten, dann müssten wir das Abkommen nicht einfrieren, sondern sofort kündigen. Ich glaube, es ist richtig, das Abkommen einzufrieren, um Gelegenheit zu haben, intensiv zu forschen und auch Druck auf die USA auszuüben, damit sie Belege bringen, ob nun ein Verstoß stattgefunden hat oder nicht. In der Zwischenzeit dürfen wir nicht zulassen, dass wir unseren Namen und unsere Unterschrift dafür hergeben, dass Bürgerdaten aus Europa missbräuchlich genutzt werden!